Súčasný návrh Európskej komisie na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky je len kozmetickou úpravou a nie reformou, ktorá má byť orientovaná na zlepšenie trhu či konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej produkcie. V tomto smere som podporil aj viaceré závery a kritické postoje Európskeho parlamentu. Som zásadne proti ďalšiemu uplatňovaniu historického prístupu v dotačnom systéme a podporujem zavedenie ďalších objektívnych kritérií, ktoré budú zohľadňovať podmienky financovania poľnohospodárstva v rámci rozšírenej európskej

Spoločná poľnohospodárska politika by mala byť postavená na dvoch pilieroch, pričom prvý pilier bude plne financovaný z prostriedkov Európskej únie. Druhý pilier musí byť orientovaný na modernizáciu poľnohospodárstva, na konkurencieschopnosť a rozvoj vidieka so spolufinancovaním z národných zdrojov.